Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, chers collègues, si j'ai demandé à intervenir au nom du groupe PPE dans ce débat sur la liberté de la presse en Italie, c'est en premier lieu pour dénoncer l'usage malheureux de cette enceinte européenne pour traiter le débat national. C'est aussi pour dénoncer un procès injuste et de mauvaise foi contre le gouvernement d'un État européen où l'État de droit est appliqué de façon aussi rigoureuse que dans le reste de l'Europe. Sur le premier point, je me référerai au président de la République italienne, que j'ai déjà cité hier et qui s'est exprimé la semaine dernière Le Parlement européen je le cite ne saurait être une caisse de résonance des conflits et des polémiques politiques qui ont cours au sein des États membres ou de leurs parlements nationaux. Je cite encore le président de la République italienne Le Parlement européen ne saurait être non plus une sorte d'instance d'appel des décisions des parlements nationaux ou du comportement des gouvernements nationaux. Ce n'est pas offenser le président Napolitano, qui est un ami, que de faire remarquer qu'il ne s'inscrit pas dans la même ligne politique que le premier ministre M.

Ce matin, je veux qu'on respecte la liberté de parole comme la liberté de la presse!

Mais ces propos traduisent dans des termes on ne peut plus clairs le respect que l'on doit porter à nos institutions démocratiques, qu'elles soient nationales ou européennes. Or, le débat que nous tenons ce matin n'a proprement rien à voir avec ce pourquoi le Parlement européen existe. De quoi s'agit il en effet? Les parlementaires italiens sont ils empêchés d'organiser un débat sur la liberté de la presse ou sur quelque autre sujet dans leurs propres enceintes nationales?

Les citoyens italiens sont ils empêchés de manifester leur désapprobation vis à vis de telle ou telle loi?

Les tribunaux italiens sont ils empêchés de dire le droit? Non, on l'a bien vu. La Cour de justice européenne est elle dans l'incapacité de sanctionner une loi italienne contraire aux traités européens?

À toutes ces questions, à l'évidence, la réponse est non.

Prétendre le contraire est méconnaître la réalité, cela n'abuse personne. Le Parlement européen, chers collègues, n'a pas pour vocation de devenir une chambre de règlements de comptes des rivalités politiques nationales. Cette enceinte n'est pas adaptée pour tenter de porter atteinte à la crédibilité d'un gouvernement, par ailleurs politiquement responsable devant ses propres citoyens et c'est pour cela qu'il y a des élections.